Skutočnosť, že po 11 rokoch bola viac ako polovica z väznených osôb zbavená obvinenia, a napriek tomu sú zadržiavaní, naznačuje, že naši americkí partneri sami nevedia, ako sa s existenciou tohto internačného tábora vysporiadať.

Prebiehajúca hladovka guantanamských väzňov nielen nám, ale aj americkej strane pripomína, že problém osôb zadržiavaných na Guatanáme je potrebné zákonným a civilizovaným spôsobom doriešiť.